Pani Przewodnicząca! W zeszłym tygodniu, dokładnie sześć dni temu, mieliśmy okazję, razem z panem przewodniczącym Kowalem i kilkoma innymi koleżankami i kolegami, być w Kijowie na Międzyparlamentarnej Komisji Współpracy naszego Parlamentu i Werchownej Rady. To był dzień, w którym pan premier Jaceniuk przedstawiał pakiet reform. Reform niezbędnych, ażeby reformować gospodarkę ukraińską, pakiet reform niezbędnych, ażeby ratować ten kraj przed bankructwem.

Nie rozumieliśmy argumentów opozycji sprzeciwiającej się proponowanym zmianom, ale widzieliśmy i rozumieliśmy protestujących pod parlamentem Ukraińców. Te reformy będą trudne. Te reformy, tak jak w krajach Europy Wschodniej, w tym w Polsce, zapewne przyniosą rozwiązania socjalnie kontrowersyjne dla wielu Ukraińców przyzwyczajonych do centralnie sterowanej gospodarki i gwarantowanej pracy. Na to liczą Rosjanie. Nie tylko na militarną interwencję, ale na niepokoje społeczne, które będą mogli wykorzystać, ażeby zdestabilizować sytuację na Ukrainie, raz jeszcze odzyskać kontrolę nad tym krajem. Dlatego my z naszą ofertą zniesienia ceł, szerokiej gospodarczej współpracy, wsparcia finansowego musimy się spieszyć. Musimy podać rękę rządowi ukraińskiemu, bo działa on w interesie dobra tego kraju, dobra Ukraińców, dobra Wspólnoty Europejskiej.